Posebno mi je drago što smo povećali financiranje stavke za aktivnosti sijećanja na žrtve svih totalitarnih režima.

Mislim da je izuzetno bitno da se upravo iż ovoga doma pošalje takva poruka našim građanima da su to ključne vrijednosti, temeljne vrijednosti Europske unije, a pogotovo da te vrijednosti prenesemo i mlađim generacijama da ne zaborave na te žrtve kako se to ne bi nikada više ponovilo u Europi, u našoj povijesti.